Die Liberalisierung als Dogma hat sich jedenfalls auf den Finanzmärkten nicht bewährt.

Ich möchte hier nur Goldman Sachs nennen, ein Finanzhaus, das etwa in Griechenland eine Katastrophe herbeigeführt hat, an der derzeit die ganze Europäische Union würgt. Es ist höchste Zeit, dass wir die gesamte Finanzwirtschaft wieder klaren Regulativen unterwerfen. Es ist höchste Zeit, dass wir wieder Regeln einführen, und es hat sich hier gezeigt, dass es falsch war, zu früh und zu viel zu liberalisieren.